Esta Resolución trata de innovación, de investigación, de sinergias entre los fondos de la Unión Europea, y todo eso está muy bien. Pero aquí no se habla de personas y de sus problemas reales subordinan las políticas de cohesión al fortalecimiento del mercado único, a la asociación público privada y a la lógica de la Estrategia Europa 2020. Los Fondos de Cohesión se crearon para reducir las desigualdades económicas, sociales y territoriales y, precisamente, más que nunca ahora, nos encontramos en un momento en que esas desigualdades se han visto acrecentadas por la crisis económica y las políticas de austeridad. Aquí no se habla de empleo, de desigualdades sociales, de desequilibrio económico entre los países de la Unión, de desahucios, de brecha salarial de género, de integración de inmigrantes, de inclusión social, de colectivos desfavorecidos.